virðulegi forseti ég mæli hér fyrir breytingum á lögum um námsstyrki númer sjötíu og níu tvö þúsund og þrjú mennta og menningarmálaráðuneytinu hafa á undanförnum árum reglulega borist ábendingar um nauðsynlegar endurbætur á þessum lögum og mun ég nú fara yfir nokkur dæmi um þær fyrst ber að nefna að hér hefur verið rætt í þinginu meðal annars um það að þeir nemendur sem stunda háskólanám en eru undir átján ára aldri eiga ekki kost á námslánum enda ekki fjárráða en hafa heldur ekki rétt á námsstyrkjum þetta hefur verið rætt hvort hugsanlega mætti skoða lögin um námsstyrki út frá hagsmunum þessara nemenda sem auðvitað eru ekki kannski margir en fjölgar vonandi á næstu árum í öðru lagi hefur verið bent á að nemendur sem stunda framhaldsskólanám við sérhæfða íþrótta og listdansskóla fyrir afreksfólk á erlendri grundu eins og til að mynda nám við konunglega sænska listdansskólann í stokkhólmi eiga ekki kost á námsstyrkjum þar sem lögin eru bundin við framhaldsskólanám sem fram fer hér á landi í þriðja lagi má nefna að flóttamenn

hingað til sökum áskilnaðar í lögum um íslenskt ríkisfang þá hafa komið fram ábendingar frá námsstyrkjanefnd um að setja þurfi aldurshámark fyrir styrkþega og að rétt væri að fækka nefndarmönnum úr fimm í þrjá

tryggja öllum jöfn tækifæri til náms án tillits til búsetu eða efnahags þar á meðal erlendum ríkisborgurum á grundvelli alþjóðlegra skuldbindinga réttur til námsaðstoðar er nátengdur réttinum til að njóta almennrar menntunar eins og honum er lýst í annarri málsgrein sjötugustu og sjöttu grein stjórnarskrárinnar auk þess sem hans er getið í barnasáttmála sameinuðu þjóðanna og flóttamannasamningi sameinuðu þjóðanna í athugasemdum við frumvarpið er lýst möguleikum erlendra ríkisborgara og flóttamanna til að hljóta námsstyrki að teknu tilliti til túlkunar framangreindra réttarheimilda niðurstaðan er sú að ekki þurfi að gera breytingar á lögunum í þágu e e s ríkisborgara og flóttamanna þá er gerð grein fyrir þeim réttindum sem fylgja samningi um norrænt menntunarsamfélag á framhaldsskólastigi helstu breytingar sem lagðar eru til samkvæmt frumvarpinu eru eftirfarandi að gildissvið laganna nái til náms á háskólastigi fyrir þá nemendur sem ekki hafa náð átján ára aldri heimilt verði að veita námsstyrki til framhaldsskólanáms sem stundað er erlendis ef um er að ræða nám sem ekki verður stundað frá

nefndarmönnum í námsstyrkjanefnd verði fækkað um tvo úr fimm í þrjá á vinnslustigi frumvarpsins var haft samráð um efni þess við námsstyrkjanefnd jafnframt því sem tekið var tillit til ábendinga frá umboðsmanni barna ég vil sérstaklega nefna það af því að ég nefndi það að við hefðum fengið ábendingu um aldurshámark fyrir styrkþega tel ég rétt af því að fyrirhugað er að lög um lánasjóð íslenskra námsmanna verði endurskoðuð og verður skipuð nefnd í því samhengi þar sem verða kallaðir til meðal annars fulltrúar stúdenta og

auk embættismanna og fyrirhugað er að hafa þar samráð við hagsmunaaðila þar verður fjallað um skil milli lánshæfs náms á framhaldsskólastigi og háskólastigi og tengsl laganna við lög um námsstyrki ég tel því ekki rétt að setja reglur um aldurshámark að svo stöddu á meðan við erum ekki af því að mér finnst mjög mikilvægt að þessi lög fari saman hvað það varðar þannig að ekki séum við að útiloka frá framhaldsskólanámi ég held að það sé ekki ástæða til að hafa mörg fleiri orð um þetta frumvarp sem skýrir sig að mestu leyti sjálft en vænti þess virðulegi forseti að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar menntamálanefndar